Am votat în favoarea raportului, deoarece este important să acționăm prompt pentru a diminua impactul crizei economice asupra femeilor. Deși șomajul în rândul femeilor în general nu a crescut considerabil, cel în rândul femeilor tinere a ajuns la cifra îngrijorătoare de 20,8 în anul